Die Umsetzung des Vertrags von Marrakesch ist lange überfällig, und heute ist es endlich so weit. Der Zugang zu veröffentlichten Werken für blinde, sehbehinderte oder lesebehinderte Menschen wird in der Europäischen Union erleichtert und damit kulturelle Teilhabe gesichert. Wir erleichtern sowohl den unionsinternen Zugang als auch den grenzüberschreitenden Austausch, und ich hoffe, dass die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung und bei der Anwendung zügig handeln werden.

Zudem werden wir mit großer Aufmerksamkeit den Bericht der Kommission über eine mögliche Ausweitung des Anwendungsbereichs verfolgen, um dann eventuell noch weitere Werke mit aufnehmen zu können.